Monsieur le Président, quel que soit le secteur d'activité, l'usage de solutions numériques dans l'entreprise est un formidable accélérateur de croissance. Même pour les PME, le fait d'intégrer les nouveaux outils et usages technologiques permet de réagir avec efficacité, rapidité et économie. À cet égard, je pense qu'il faut développer une véritable stratégie européenne du cloud computing correspondant déjà au troisième âge du numérique qui permet de s'affranchir des infrastructures et d'échelonner les coûts d'investissement en choisissant un abonnement mensuel tout en garantissant une mise à jour permanente. Mais si le numérique transforme les entreprises, il modifie aussi les relations humaines entre salariés et vis à vis des clients.

C'est la difficulté à laquelle sont confrontés, aujourd'hui, les acteurs américains avec leur Patriot Act et l'utilisation des programmes de surveillance tels que PRISM. Nos lois européennes sont, au contraire, protectrices de l'intégrité et de la confidentialité des données.